Sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr geehrte Kollegen!

Ich habe hier schon wieder anklingen gehört, wie kompliziert das ist, wenn man ehrgeizige Klima Umwelt und Energiepolitik in einer Industriegesellschaft macht. Schauen Sie mal nach Deutschland.

Diese Wirtschaft in Deutschland kommt offensichtlich nicht zurecht, ist nicht mehr wettbewerbsfähig wegen ehrgeiziger Klimaziele. Also, wer diesen Blödsinn glaubt Sie lachen, ich kann darüber leider nicht mehr lachen, denn diese blödsinnige Interpretation findet ja Eingang in die europäische Strategie!

Wie rechtfertigen Sie so etwas? Sie müssen rechtzeitig und das kann eigentlich nur noch bei dieser Ratstagung passieren diese ganze Verantwortungslosigkeit der Klima und Energiepolitik korrigieren, denn sonst kann in Paris kein erfolgreicher UNO Klimagipfel mehr stattfinden. Mit Ihren Zielen haben Sie sich verabschiedet vom 2 Grad Ziel, dem Ziel, woran wir immer festgemacht haben, wie wir den zerstörerischen Klimawandel stoppen wollen.

Was lerne ich im Moment aus der Auseinandersetzung auf der Krim und aus der Auseinandersetzung mit Russland? Was lerne ich auch aus der Lage südlich des Mittelmeers?